Costa che passa attraverso il sistema bancario, anche ufficiale, e non solo quello dei paradisi fiscali, che comunque vanno aboliti? Secondo vogliamo avere il coraggio di dire con chiarezza che il traffico dei clandestini è utile e strumentale agli interessi delle mafie, principalmente delle mafie italiane?

Vogliamo fare ricerche approfondite sul traffico di organi anche se coinvolge spesso delle connection di nomadi?